Magyarország északi részén, Szlovákiából több tízezer ember jár át dolgozni és több ezer ember települt át, hogy ott lakik Magyarország északi részén Rajka és más településeken. A kiváló infrastruktúrának és Schengennek köszönhetően Szlovákiában dolgoznak és Magyarországon élnek.

A felmérések szerint a Magyarországon élő szlovákok jól érzik magukat újonnan választott otthonaikban és az önkormányzatok most azon gondolkodnak, hogy szlovák nyelvű óvodákat, iskolákat biztosítsanak annak ellenére, hogy ők nem Magyarország állampolgárai, mert Magyarország számára a kétnyelvűség érték. Ezzel ellentétes folyamat zajlik Szlovákiában, ahol az ezer éve ott élő magyar nemzeti közösséget nyelvi jogaiban súlyosan diszkriminálják, a magyar nyelvet másodrangúvá teszik, és az államnyelvnek alárendelik.